respeto a los miembros de esta Cámara. No se les puede acusar de intentar hacer su labor de control al vicepresidente y alto representante y no se les puede llamar lamentables.